Ihre heutigen Stellungnahmen bereichern die Arbeit der Kommission, denn wir sind derzeit in der Vorbereitung unseres Haushaltsplanentwurfs für das nächste Jahr, den wir Ihnen in wenigen Wochen vorlegen wollen. Dem dient die Positionsbestimmung des Parlaments, auch die des Rates, und darauf werden wir dann unseren Vorschlag aufbauen. Insoweit nehme ich die Erwartungen des Parlaments ernst, dass wir Folgerungen aus dem Brexit in den Haushaltsplanentwurf der Kommission einbeziehen. Wir werden in den nächsten Tagen, vielleicht schon morgen, noch mehr wissen. Und seien Sie versichert, der Entwurf 2020 wird darauf aufbauten, ob die Freunde aus dem Königreich bereit sind, mit allen Rechten und Pflichten am Haushaltsplan 2020 teilzunehmen, oder ob ein Brexit ohne Abkommen die Folgerung mit sich bringt, dass im nächsten Jahr aus London keine Einzahlungen erfolgen könnten, aber auch keine Teilnahme an Programmen erfolgen wird.

Wir glauben, dass der Haushaltsrahmen bis Ende 2020 für alle 28 Mitgliedstaaten verbindlich ist, dass er 2013 einstimmig beschlossen wurde und deswegen auch alle rechtlichen Möglichkeiten genutzt werden sollten, um Pflichten und Rechte

Trotzdem Nach dem Vorsichtsprinzip könnte es sein, dass wir dann im späten Frühjahr einen Haushaltsplanentwurf vorlegen, der ohne die Briten und ohne deren Einzahlungen und Auszahlungen erarbeitet wird. Das heißt, dann würden uns zwölf Milliarden Euro fehlen, und diese Lücke müssen wir als Kommission mit unserem Vorschlag schließen. Ich gehe in diesen Stunden noch nicht näher auf die Entwicklung des Haushaltsvollzugs 2019 ein. Aber es könnte sein, dass wir in wenigen Tagen diesem Hohen Hause einen Änderungsantrag, eine Art Nachtragshaushalt für das laufende Haushaltsjahr vorlegen müssen, um zum Beispiel eine Deckungslücke von sechs Milliarden Euro auszugleichen zwölf Milliarden im nächsten Jahr, sechs Milliarden in diesem Jahr.

Die Mitgliedstaaten haben das Recht und die Möglichkeit, Schulden zu machen, die Regionen ebenso, die Kommunen ebenso. Wir haben auf europäischer Ebene die absolute Verpflichtung, jeden Tag unsere Aufgaben und Ausgaben durch Einnahmen zu finanzieren, und der Weg zur Bank ist und bleibt uns versperrt.

Ich komme darauf, sobald wir etwas mehr Klarheit aus London haben, gegenüber diesem Hohen Hause und dem Rat zurück.

Da müsste man sechs Milliarden in diesem Jahr durch einen Nachtragshaushalt in Form von drei Milliarden etwas höherer Einzahlungen und in Form von drei Milliarden, die durch Kürzungen erbracht werden, ausgleichen und die zwölf Milliarden im nächsten Jahr mit sechs Milliarden durch Kürzungen und sechs Milliarden mit höheren

Die Frau Kollegin Ní Riada hat mich kritisiert, weil ich kurz am Telefon gewesen war.

Nur, ich meine, ich habe ihr zumindest zu zwei Drittel ihrer Wortmeldung zugehört, sie hört mir zu null Prozent zu. Die Kommission hat keinen Respekt verdient. Aber klar ist Demokratie findet dann glaubwürdig statt, wenn man kritisiert und die Antworten auch in Anwesenheit akzeptiert, und umgekehrt.

Auch dazu für unsere Bürger ein klarer Satz Jeder Bürger Europas, der 100 Euro erwirtschaftet durch seiner Hände Arbeit, durch Kopfarbeit oder durch Vermögensanlage, wird von den 100 Euro 50 Euro abgeben durch Steuern, Abgaben, Gebühren und Beiträge. Das ist die Staatsquote Europas, im Durchschnitt

Einer von 50 ist Europa, 49 sind die Mitgliedstaaten, die Regionen, die Kommunen, die sozialen Sicherungssysteme. Deswegen glaube ich schon, dass uns Europa diesen einen Euro von 50 zumindest wert sein sollte, zumal dann, wenn Europa damit einen Mehrwert finanzieren und realisieren kann. Und der Mehrwert ist erkennbar bei Erasmus, zugunsten einer jungen Generation, die Europa zum richtigen Zeitpunkt erlebt und kennenlernt, bei großen Forschungsprojekten, wo gegen Google und gegen Silicon Valley generell und gegen die Chinesen kein Mitgliedstaat und keine Uni, auch nicht die besten, auch nicht Cambridge und Oxford, alleine konkurrieren kann. Ich möchte hoffen, dass die Freunde aus dem Vereinigten Königreich im Forschungsbereich mit Europa weiter kooperieren. Dies wollen die Forscher in Oxford, Cambridge und London, damit nicht aus Great Britain im Forschungsbereich trotz Exzellenz Little England wird. Mehrwert ist die entscheidende Aufgabe europäischer Programme, eines jeden Euro, den wir europäisch investieren, und dem wird die Erwartung des Parlaments

Ich finde die Idee des Abgeordneten Olbrycht sehr wichtig, dass 2020 einerseits der letzte Haushalt des jetzigen Haushaltsrahmens ist, aber auch ein Brückenhaushalt zum nächsten Haushaltsrahmen. Denn einige Programme sind schon Erprobungsprogramme für einen modernen Haushaltsrahmen im nächsten Jahrzehnt, und dem sollten wir auch in den weiteren Beratungen Rechnung tragen. Besten Dank für Ihre Wortmeldungen, besten Dank für die Koordinierung der Frau Abgeordneten Hohlmeier. Wir werden das, was Sie beschließen, sehr gründlich abwägen, auch weitgehend zu unserer Grundlage machen und dann im späten Frühjahr mit unserem Vorschlag kommen, der dann auch alle hoffentlich nicht zu dramatischen, wenn doch dramatischen Folgerungen aus dem Brexit, wie er dann geschehen könnte, einbeziehen wird.

Und ich darf mich dann bei denen, die nicht wiederkehren, für viele gute Gespräche bedanken.